minister, nameravala sem, v bistvu imava idealno priložnost, da pozovema, vse državljanke in državljane, da se nekako udeležujejo teh presejevalnih programov, ki so nam na voljo, kajti ti trije programi, kot so Dora, Svit in, Zora, so uspešni in enostavno imava na tem mestu, možnost, da nekako ostanejo ljudje, državljanke in državljani, čim dlje, zdravi, kajti zgodnje odkrivanje teh rakastih, bolezni je ključnega pomena. velikokrat se nam zgodi, da bolezni sicer pridejo s starostjo, vendar, se vse bolj pojavljajo, da rak, ne izbira starosti in vse več mladih, zboli, zboli za rakom. Zato bi bilo mogoče smiselno, da bi se te, ti preventivni programi začeli tudi izvajati prej, ne po petdesetem letu, in ne samo za rizične skupine, ampak tudi še za koga drugega. Zato na tem mestu mogoče, apeliram na ministrstvo, da tudi o tem razmišlja. Na drugi strani imamo tudi, dosti več, dementnih, obolenj, in tudi tukaj bi lahko marsikaj naredili pri zgodnem odkrivanju, demence, kajti demenco lahko nekako, podaljšamo oziroma, da ne pride do tistega kroničnega končnega stanja, ko nekako, človek ne more več samostojno opravljati vseh svojih, dejavnosti, zato bi bilo smiselno , da bi tudi, na tem mestu, delali, več na promociji. Vsekakor se vam pa zahvaljujem za, te informacije, ki ste mi jih podali v zvezi s tema dvema razpisoma in verjamem, da bomo na tem mestu, promocije zdravja, še veliko morali delati, da bo čim manj, bolniških odsotnosti zaposlenih in vseh ostalih. Hvala lepa.